Acest raport este oportun pentru că, din păcate, violul ca armă de război a fost inventat de societățile primitive, iată că e prezent ca armă de război și în societățile moderne și așa zis civilizate. Este un subiect actual, este un subiect de mare impact, mare impact social în special, care poate modifica matricea comportamentală și reacția unor națiuni. Cu titlu de exemplu doar, în conflictul din Congo s au înregistrat circa 16 violuri pe zi, ceea ce dovedește că fenomenul este

Pacea și securitatea nu pot fi disociate, în opinia acestui raport și ele nu pot fi gândite decât împreună. Dar nu pot fi gândite decât printr o perspectivă de egalitate de șanse, de abordare de gen, construite împreună de femei și bărbați în cadrul unui parteneriat care să privească și prevenirea conflictului, să privească și modul în care se desfășoară conflictul, dar mai ales să privească ceea ce se cheamă menținerea păcii și rezolvarea situațiilor post conflict. Uniunea Europeană a încercat să facă pași esențiali pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.